Es el origen de problemas para nuestra salud, para nuestra democracia, inclusive para la paz. El origen de la lucha contra el lavado de dinero viene fundamentalmente de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y hay que aprovechar esa oportunidad para abordar otros sectores a los que está afectando el dinero negro.

En primer lugar, todos los bancos europeos tienen ya potentes servicios de investigación sobre el origen del dinero, y esas experiencias, esas mejores prácticas, hay que incorporarlas a la agencia europea para que haga mejor su trabajo. Y, en segundo lugar, hay que ponerse en contacto con la agencia norteamericana de lucha contra el lavado de dinero, porque esta experiencia norteamericana es el origen de la eficacia en la lucha contra el dinero negro en todo el mundo. Es una lucha global que hay que abordar globalmente.